il programma leadership industriale, per conservare quella leadership che oggi per esempio in certe aree abbiamo come nelle tecnologie industriali abilitanti ma che rischiamo di perdere se non immettiamo una grande iniezione di innovazione nell'apparato industriale.

Io sono italiana, portiamo tutti i segni di quanto è accaduto in questi giorni in Sardegna, e trovo veramente da rifiutare quelle posizioni così oscurantiste o mercantiliste, che vogliono negare l'evidenza dei fatti.

Non so come si debba fare, se copiare il modello americano o altri, ma so che se noi ci fermiamo prima, regaliamo alle aree extraeuropee questa capacità di commercializzare i frutti della nostra ricerca.